Am văzut însă că, inclusiv în centralizarea țintelor fixate pentru fiecare stat, așa cum au fost stabilite de acestea în cadrul programelor lor naționale de reformă în aprilie 2011, se precizează că rezultatele în ceea ce privește reducerea numărului populației expuse riscului sărăciei nu pot fi calculate la nivelul Uniunii Europene din cauza diferențelor de metodologii utilizate

Este nevoie, așadar, de linii comune, de metodologii și instrumente care să facă posibilă incluziunea socială. Lipsa lor va conduce la evitarea abordării acestui subiect, mai ales din partea autorităților locale și regionale, care sunt primele ce au de gestionat aceste fonduri. Cer, așadar, Comisiei ca astfel de instrumente să fie elaborate cât se poate de curând, în timp util.